Erdoğan agiert wieder einmal als absoluter Herrscher und droht nun der EU mit einem neuen Migrantenansturm das ist Erpressung

Als offizieller Grund wird meistens die Unterstützung der PKK genannt. Die heftige Kritik der Opposition, des ehemaligen Ministerpräsidenten Davutoğlu und des früheren Staatspräsidenten Gül zeigen ganz deutlich den vorgeschobenen Charakter dieser offiziellen Begründungen. Die EU muss nun dieses undemokratische Verhalten und seine Drohungen nicht nur wie sonst üblich wie ein Maulheld verurteilen, sondern endlich die nötigen Konsequenzen ziehen. Daher fordere ich die EU Kommission eindringlich auf Beenden Sie endlich die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ein für allemal! Die Türkei gehört nicht zu Europa.